Represie v Iráne sa stále viac stupňujú a naše snahy o zlepšenie týchto pomerov neprinášajú žiadny efekt. Zvôľa vládnej moci proti tým, ktorí majú voči režimu výhrady, už dosahuje takú mieru, že sa treba začať vážne zaoberať zmenou politiky voči tejto krajine a zvážiť ďalšie možnosti efektívnejšieho tlaku na iránsku administratívu tak, aby sme pomohli iránskemu ľudu slobodnejšie dýchať.